Señor Presidente, lo mejor de hacer una pregunta es que hay respuesta, aunque en este caso pueda considerarse, en cierto modo, decepcionante. El sector de la pesca está, evidentemente, en crisis las rentas de los pescadores son cada día menores y dificultan en muchos casos la continuidad de estas labores. Y no estamos hablando de subsidios encubiertos ni estamos hablando de prácticas insostenibles estamos hablando de dificultades que requieren todo nuestro apoyo y lo planteamos una y otra vez —el reiterar una justa demanda, como ha hecho el señor Cadec, no es reprochable, al contrario, es ser coherente—. Nadie ha planteado aumentar los esfuerzos pesqueros no entendemos por qué hay que rechazar medidas coyunturales a situaciones excepcionales. Tan solo planteamos que la Comisión no dé la espalda a un sector que necesita una ayuda urgente, y esa ayuda, hoy, puede ser el aumento de las ayudas de minimis.